I te nierówności narastają, a wraz z nimi problemy zdrowotne, społeczne i ekonomiczne, ponieważ nierówności nie sprzyjają rozwojowi ekonomicznemu. I z tych danych można jasno wyprowadzić taką tezę, że jeżeli chcemy ograniczać biedę, powinniśmy ograniczać nierówności. Badania pokazują też, że najsilniejszym instrumentem zmniejszania nierówności jest edukacja oraz zwiększanie zatrudnienia kobiet. Cieszę się, że jest tu z nami pani komisarz Thyssen, ponieważ wierzę, że ten pakiet godzenia ról, szczególnie część nielegislacyjna dotycząca przedszkoli, będzie wpływał pozytywnie na włączenie kobiet do rynku pracy. Ważne są też w kontekście zmniejszania nierówności stabilne formy zatrudnienia, ale przede wszystkim zwiększenie partycypacji pracowników w gospodarce, na przykład przez posiadanie akcji firm, przez obecność przedstawicieli pracowników w zarządach, ale też przez spółdzielczość socjalną czy działanie kooperatyw. Najważniejsze jednak i to już ostatnie zdanie to żebyśmy uniknęli takiej pułapki pójścia w kierunku rozwijania państwa opiekuńczego. Wierzę, że należy iść w kierunku podmiotowości, zwiększenia podmiotowości obywateli i zwiększania partycypacji społecznej, bo tylko stawianie na podmiotowość spowoduje, że będziemy stale kreatywni i konkurencyjni na globalnym rynku.